Meinen Glückwunsch dazu! Diese wichtige Botschaft kommt zur richtigen Zeit. Die Anzahl der Menschen über achtzig Jahre, die gesund und leistungsfähig sind, erhöht sich ständig.

Wir wissen, dass immer mehr Familien die Betreuung ihrer Angehörigen nicht allein bewältigen können. Pflegekräfte werden knapp. Es reicht aber doch nicht, wenn gut geschultes und kompetentes Personal ersetzt wird durch geringbezahlte Beschäftigte mit Primärkenntnissen im Schnellverfahren. Die Pflege ist vielerorts ein einziger Pflegefall. Als Berichterstatter zum demographischen Wandel und zur Generationengerechtigkeit habe ich die Mitgliedstaaten aufgefordert, transparente und nachhaltige Kontrollsysteme einzurichten. Die Pflegebedürftigen müssen doch in ihrer Würde geschützt werden. Wir brauchen einen EU weiten Verhaltenskodex mit Mindestvorgaben und Mindestleistungen zur Bereitstellung der Langzeitpflege. Unabhängig von Einkommen, Alter, sozialem Status und Gesundheitsrisiko müssen die Menschen eine erschwingliche und dabei gute Pflege erhalten. Ältere Menschen sind auch keine Last. Ihre Erfahrungen, ihre Lebensleistung haben unsere Gesellschaft geprägt. Wir dürfen sie mit ihren Problemen nicht allein lassen. Nutzen wir die Zeit bis 2012, um viele Voraussetzungen zu schaffen, damit sich Politik, Medien und Öffentlichkeit intensiv mit dem aktiven Altern befassen. Hier müssen vor allem die Betroffenen zu Wort kommen.